Oczywiście można zawsze narzekać, że można było wcześniej i tak dalej. Uważam, że powinniśmy przede wszystkim w tej chwili pochwalić jeden element w tym dokumencie, a przede wszystkim to, że dokument podejmuje tematy tabu. Nie powinniśmy w tej chwili w ogóle jakichkolwiek kwestii związanych z budżetem Unii Europejskiej traktować jako tabu i powinniśmy rozmawiać o wszystkim, także o środkach własnych.

Chciałabym także ostrzec przed pewnym niebezpieczeństwem związanym z dyskusją o nowych środkach własnych. Jak wiemy, jest to dyskusja bardzo trudna, dyskusja, która łatwo może zablokować wszelkie inne rozmowy o tym, czym budżet Unii Europejskiej powinien być i czego nauczyliśmy się już z tej obecnej perspektywy finansowej. Nie powinniśmy dać się wmanewrować w ślepy zaułek. Powinniśmy rozszerzać horyzonty naszej dyskusji, a nie utkwić w temacie środków własnych, który uniemożliwi nam tak naprawdę znalezienie rozwiązania. Chciałabym podkreślić, że strona dochodowa budżetu Unii Europejskiej powinna być stabilna i przewidywalna. Powinniśmy zawsze pamiętać o dużym osiągnięciu budżetu Unii Europejskiej, jakim jest jego zbilansowanie. Jest to budżet, który się nie zadłuża.

Także podkreślam, że nowe środki własne powinny dawać Unii Europejskiej stabilność i przewidywalność dochodu, a także niepopadanie w długi.

Nowy system powinien być moim zdaniem mieszanką nowego i starego. Powinniśmy w dużym stopniu myśleć o reformie, ale także nie odrzucać a priori tego, co jest dobrą tradycją. Czyli i kontynuacja, i zmiana, jedno nie wyklucza drugiego. Powinniśmy bazować na tym, co już jest pozytywne i tego nie odrzucać, abyśmy nie utknęli z dyskusją jedynie na środkach własnych, a myśleli tak naprawdę o tym, jak skonstruować nową perspektywę finansową.